Stimați colegi, sper ca summitul de la Vilnius să fie un succes, pentru că nu ar fi un succes al politicii externe și așa delicată, și așa discutabilă, și așa lipsită de viziune a Uniunii Europene, ar fi un succes al Uniunii care ne va permite să ne consolidăm ca jucător global viabil. Nu mi aș dori însă să fie un succes a la Sankt Petersburg, pentru că acest lucru ar însemna o vulnerabilizare în plus a Uniunii Europene. Îmi doresc la Sankt Petersburg, îmi doresc Ucraina, îmi doresc Georgia, îmi doresc Moldova, care trebuie să vină mai aproape de Europa, îmi doresc pentru vecinătatea estică să garantăm și nu doar să discutăm securitatea și integritatea teritorială a partenerilor noștri din Parteneriatul estic. Îmi doresc fără îndoială ca nordul Africii, unde Uniunea pentru Mediterana este un eșec global al politicii noastre externe, să înceapă să fie viabilă. Dacă vrem să fim jucători globali într o lume în schimbare, va trebui să fim jucători globali, nu să ținem lecții, nu să ținem seminarii, nu să ne comportăm ca o profesoară care cere altora ceea ce ea nu poate să asigure în interiorul ei.